Hvala lepa, spoštovani minister. Veseli me, da ste se, da se zavedate resnosti te problematike problematike degradiranih območij. Takih območij je, kolikor jih je, po mojem mnenju v Sloveniji preveč, pa če je to samo eno. Menim, da so da so to tudi vsa odlagališča za odpadke tako imenovani med drugim tudi centri za odlaganje odpadkov po Sloveniji oziroma bodo postali kasneje. Menim tudi, da se premalo zavedamo vsi skupaj v v državi škodljivih posledic na okolje in zdravje, ljudi ter živali, čez leta, desetletja, ko se ta zadeva odvija. Zadnje zelo zaskrbljujoč oziroma zadnji zelo zaskrbljujoč in odmeven primer je regijsko zasavsko odlagališče Unično v Hrastniku, kjer je skoraj vse narobe, in to nas lahko zelo skrbi. Kajti če je to vzorčni primer slabe prakse, ki se bo začel pojavljati še po drugih, tovrstnih odlagališčih, potem nas lahko vse zelo zelo skrbi. Zaradi vsega tega in tudi nevarnega odlagališča usnjarskih odpadkov v Rakovniku v občini Šmartno pri Litiji je zadnji čas, da se začnemo v Sloveniji razmišljati o tudi o sežigalnicah ali o eni večji sežigalnici, in pa o sistemskem urejanju vseh teh regijskih centrov, kar se minister po vseh zadnjih razpravah tudi močno zaveda. Vem, da imate tudi vi kot minister to problematiko, zelo podoben pogled, pa bi vas na tem mestu vseeno vprašal: Kdaj lahko v Sloveniji pričakujemo prvo pravo veliko sežigalnico? Sprašujem tudi, kdaj lahko prebivalci na odlagališču Rakovnik pričakujejo dejansko resne ukrepe? Hkrati vas tudi vabim na ogled tega spornega odlagališča, ker vem, da greste radi tudi pogledat takšne, probleme. In vas sprašujem: Kdaj se bodo lahko v Šmartnem prebivalci, krajani, občani lahko veselili, da bo končno odpravljen ta njihov, eden največjih, perečih ...